Cred că, prin actuala propunere, vor fi eliminate piedicile în calea procedurii de recunoaștere și executare a unei hotărâri în materie civilă și comercială într un alt stat membru. De asemenea, extinderea prevederilor la cetățenii statelor terțe aflați în Uniune este foarte importantă. Totodată, introducerea acordurilor privind alegerea instanței competente va crește eficiența procedurilor judiciare. Astfel, instanța aleasă de către părți în vederea rezolvării unui litigiu va avea întotdeauna prioritate.

Trebuie să le oferim cetățenilor și firmelor din Uniune posibilitatea de a și soluționa cât mai repede și mai eficient litigiile.